Je dois dire que nous sommes fiers en Europe d'avoir un Parlement aussi sensible à tous ces problèmes qui concernent en effet, dans le monde, les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits des femmes qui subissent des violences et qui font l'objet de discriminations. Vous avez évoqué tous ces chantiers en cours, dans le sillage de l'excellent rapport de votre rapporteur, M. Obiols i Germà, que je veux à nouveau remercier.

un certain nombre de valeurs, ces valeurs que le Parlement européen vient de rappeler à travers vos différentes interventions. Vous me permettrez, à mon tour, de dire mon hostilité absolue à la peine de mort, mais aussi à la torture.

C'est un élément important et cela doit encore renforcer notre détermination à lutter contre toute forme de torture dans le monde.

Nous savons le lien qui existe entre démocratie et respect des droits de l'homme.

J'aurais pu répondre à des questions plus précises sur les enfants.

même si les actes commis ne l'ont pas été en Europe, ce qui va ouvrir la voie à un assainissement très souhaitable dans ce domaine.